Madame la Présidente, mes chers collègues, deux tabous sont tombés au cours de ces dernières semaines. Le premier, c'est que la Banque centrale peut désormais monétiser les dettes souveraines. Le deuxième tabou qui est tombé, c'est que l'on peut désormais financer, par l'emprunt, des dépenses communautaires, et cela se fait notamment à l'occasion de la création des fonds de stabilisation et de soutien. Il est un troisième tabou qui n'est malheureusement pas tombé, c'est celui du pacte de stabilité, dont certains ici demandent dogmatiquement le renforcement. Messieurs les commissaires, nous autres les socialistes sommes favorables au fédéralisme. Nous sommes favorables à la coordination des politiques budgétaires. Mais si la coordination des politiques budgétaires, c'est la mise sous tutelle des parlements pour mettre leurs peuples au pain sec et à l'eau, alors j'ai peur que ce ne soit là la belle idée européenne qui finisse par prendre l'eau elle même. Telle est la véritable menace qui pèse aujourd'hui sur nos têtes. Les plans d'austérité, Messieurs les Commissaires, en Grèce, en Espagne, au Portugal et en France, n'ont aucune chance d'aboutir.